Gospodine predsjedniče, dilema je relativno jednostavna Trudeau ili Trump, slobodna trgovina ili protekcionizam? Kada sam nedavno čuo kako gospodin Trump govori o tome kako će biti manje automobila proizvedenih u Europi na američkim cestama i kako ih više ne želi vidjeti, bilo mi je jasno da će onda naši zaposlenici, naši radnici u autoindustriji u Hrvatskoj i njihovi kooperanti, koji su male tvrtke, doći u probleme. Jer će biti manje izvoza iz Europe u Sjedinjene Američke Države, i zato sam za slobodnu trgovinu. Zato sam i za ovaj sporazum, jer sam siguran da ovakvi sporazumi omogućavaju i daju veću šansu, ne samo velikim kompanijama, već i malim i srednjim poduzećima.